Doamnă președintă, domnule comisar, sunt rapoarte foarte importante.

2030. Dacă vreți, toată strategia Uniunii Europene depinde de investiții, vrem conectivitate, vrem eficientizare energetică, vrem susținerea IMM urilor. Personal, fac parte din Comisia IMCO și sunt o susținătoare a IMM urilor, nu cred că este suficient procentul de 38 dacă ne gândim că avem 99 la sută IMM uri. Și apoi, aș recomanda BEI ului niște linii roșii în primul rând, zonele sărace, zonele care au nevoie de investiții dacă vrem coeziune socială, dacă vrem să nu mai fie un exod de creiere dintr o parte în alta și să sărăcim și mai mult anumite zone.

Cum să vorbim de conectivitate în Europa dacă avem zone în care nu avem autostrăzi, nu avem cale ferată? Și, nu în ultimul rând, așa cum spuneam, IMM urile, care sunt structura de bază a Uniunii Europene.